Predsedujoči, hvala za besedo, spoštovani predstavniki vlade, kolegice, kolegi, še enkrat, hvala za besedo. Poslanska skupina Socialnih demokratov pozdravlja predlog odbora za notranje zadeve, javno upravno in lokalno samoupravo, da se peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji obravnava na plenarni seji državnega zbora. Ocenjujemo, da so izzivi na področju reševanja problematike romske skupnosti tako kompleksni, da ta tema zahteva veliko pozornost in sprejem učinkovitih ter sistemskih ukrepov. Po oceni, ki izhajajo iz ocen občin in centrov za za socialno delo in drugih državnih inštitucij, v Sloveniji živi nekje med sedem do deset tisoč Romov. Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti je opredeljena v ustavi, poleg tega pa imamo področje romske skupnosti posebej urejeno v Zakonu o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Pomembno je poudariti, da nobena druga od osemindvajsetih držav članic Evropske unije tega področja nima urejenega s posebnim zakonom, kar ocenjujemo kot posebnost in hkrati kot pokazatelj, da država želi urediti stanje na področju romske skupnosti. Vlada Republike Slovenije je lani sprejela nov nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje dva sedemnajst do dva enaindvajset, kateri cilj je izboljšanje položaja ter pospeševanje socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti. V okviru Vlade Republike Slovenije se s problematiko ukvarjata Urad za narodnost, ki je nacionalna kontaktna točka za Rome v Sloveniji, in Komisija za zaščito romske skupnosti. Ustanovljena je bila tudi medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov, ki po naši oceni odlično opravila svoje delo in pripravila ustrezna priporočila. Ta priporočila bi bilo potrebno obravnavati na ustreznih odborih in jih uporabiti pri določitvi sistemskih ukrepov. Izzive na področju romske skupnosti bi po naši oceni lahko strnili nekako v štiri kategorije, ki so med seboj neločljivo povezane in imajo hkrati ena na drugo neposreden vpliv. Pa potrebno se je zavedati, da pri rešitvi romskih vprašanj ne gre zgolj za to, da se določijo ali opredelijo le pravice romske skupnosti, temveč tudi njihove dolžnosti, zlasti pa opredeli in formalizira ustrezne sistemske ukrepe, ki bi pripomogli k ureditvi razmer. Te štiri kategorije izzivov, ki ki zadevajo romsko skupnost so bivanjske razmere, izobraževanja, zaposlovanje in varnostne razmere. O tem bo kasneje govora tudi v sami razpravi. Mnenja tako romskih skupnosti kot tudi večinskega prebivalstva so si enotna v tem, da je potrebno razmere urediti čim prej, in če lahko opredelimo probleme, je seveda mogoče opredeliti tudi sistemske rešitve, ki morajo biti uokvirjene v naš pravni sistem in sprejemljive za vse. Pomembno je tudi, da vse štiri kategorije pričnejo urejati istočasno, saj imajo, kot že rečeno, ena na drugo neposreden vpliv. Zato je potrebno čim prej sprejeti ali učinkovito spremeniti Zakon o romski skupnosti, še pred tem pa preučiti poročilo medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov, ki je opredelila ključne probleme in nakazala tudi rešitve. V vse aktivnosti je seveda potrebno vključiti tako romsko skupnost samo kot tudi lokalne skupnosti, kjer Romi živijo. Razmere na terenu kažejo, da je sožitje med večinskim prebivalstvom in romskimi skupnosti, zlasti na Dolenjskem milo rečeno okrnjeno. Na tako stanje vpliva več dejavnikov, ki bodo zagotovo nakazani tudi med samo razpravo poslancev. Potrebno jim je prisluhniti z vso resnostjo in poiskati rešitve. Na odboru smo članice in člani sprejeli priporočilo vladi, da nemudoma pristopi k ukrepom za izboljšanje položaja romske skupnosti v Sloveniji ter da se v najkrajšem možnem času v sodelovanju s predstavniki romske skupnosti, predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi deležniki pripravi ustrezne spremembe Zakona o romski skupnosti. V poslanski skupini Socialni demokrati to priporočilo podpiramo. Prav tako, kot podpiramo in bomo tudi v bodoče podpirali vse ukrepe, ki bodo pripomogli k vzpostavitvi boljših razmer za življenje, bivanje, zaposlovanje in izobraževanje Romov ter hkrati k boljšim medsebojnim odnosom med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom. Hvala lepa.